Pani komisarz, pani zarysowała tutaj kompleks spraw, które Komisja podejmuje, ale w czasie realizacji tego pięknego programu upadła chociażby Huta Częstochowa, są groźby wygaszenia pieców i w polskich, i w czeskich, i w słowackich hutach. Z tego wynika, że trzeba działać natychmiast. To po prostu jest wszystko zbyt wolne. Zobowiązałem się, że przedstawię istotę Wspólnej deklaracji przedstawicieli pracowników, organizacji związkowych i krajowych stowarzyszeń hutniczych z Polski, Czech i Słowacji.

Na europejski przemysł stalowy i jego globalną konkurencyjność wpływ ma kilka negatywnych czynników spowolnienie gospodarki, ale także rosnące wolumeny importowanej stali z krajów trzecich, rosnące koszty uprawnień do emisji, rosnące koszty energetyki, brak wystarczających inwestycji, zwłaszcza środowiskowych, niestabilne ceny surowców. Krótko mówiąc trzeba działać natychmiast i o to bardzo proszę w imieniu tych, którzy ten list